Vážený pán predsedajúci, podporila som uznesenie, aby sme poskytli ďalšiu makrofinančnú pomoc Ukrajine, pretože ako Slovenka, ktorá žije v blízkosti Ukrajiny, si myslím, že obyvatelia Ukrajiny si zaslúžia našu pomoc pri budovaní spravodlivejšej, stabilnejšej a prosperujúcej krajiny. Ale musím vysloviť aj veľké znepokojenie nad tým, že Komisia pozastavila financovanie modernizačného projektu pre spriechodnenie hraníc s Maďarskom, Rumunskom a Slovenskom v dôsledku veľkého časového sklzu výstavby modernizácie hraničných priechodov bez možnosti iných riešení. Ak sme umožnili obyvateľom Ukrajiny cestovať do krajín EÚ bez víz s časovým obmedzením, potom musíme nájsť riešenia, ako zabezpečiť, aby hraničné priechody spĺňali aspoň základné normy, pretože dnes sú podmienky na ukrajinsko slovenskom priechode alarmujúce.